Ik zou me bij collega Woolfe willen aansluiten en dit debat even in perspectief willen plaatsen, want een normaal mens houdt het werkelijk niet voor mogelijk. De burgers van Europa vragen zich op dit ogenblik af Wat is dat met de euro? Is het allemaal niet wat te ver gegaan? Is dit het begin van het einde? Dat is wat de burgers zich afvragen.

Al die debatten zijn op dit moment bij de burgers gaande. En wat doet dit Parlement?

Wij gaan door met de integratie. We gaan Europa verder uitbreiden. Méér Unie, dat is het antwoord van dit Europees Parlement op wat er gisteren in Griekenland is gebeurd. Meer Unie, in dit geval de kapitaalunie, is het antwoord dat wij hier denken te kunnen geven in de logica van de Europese Unie. Ja inderdaad, een Europese Unie, die altijd maar uitgaat van de veronderstelling dat meer Unie altijd beter is, terwijl de bevolking, als ze daarover geconsulteerd wordt, overal steeds opnieuw zegt Neen, we hebben minder Unie nodig.

En wat doet dit Parlement? Dat gaat gewoon door op het pad van méér Unie. Het keurslijf van de Europese Unie is slecht voor het volk.